Die WHO rechnet mit einer Million gesunder Lebensjahre, die die Westeuropäer durch den verkehrsbedingten Lärm pro Jahr verlieren.

Das heißt natürlich auch, dass wir die Kosten im Auge behalten müssen, und natürlich auch, wenn wir diese Lärmvorschriften beim Motor fordern, dass Fahrzeuge schwerer und dadurch auch teurer werden.

3. Das war wirklich das Hauptproblem, und deswegen hat auch der gesetzgeberische Prozess jetzt so lange gedauert, weil das erst korrigiert werden musste.